Señor Presidente, para una parte no desdeñable del Grupo Socialista, una posición constructiva pero diferenciada dentro de la Unión Europea en relación con la independencia de Kosovo ha tenido efectos muy positivos en la situación de avances en la que nos encontramos actualmente ha beneficiado la apuesta europea por Serbia y ha contribuido a la estabilidad en el conjunto de la región. Si la Unión Europea se hubiera posicionado en bloque al lado de una de las partes, no se habrían conseguido muchos de los logros ni de los avances significativos que se han mencionado ya aquí con profusión, desde el diálogo bilateral hasta el diálogo de la Unión Europea con ambas partes. Por ello, consideramos que no es adecuado el llamamiento, que figura en el informe, a los Estados miembros que no han reconocido aún a Kosovo a que lo reconozcan, y tampoco consideramos que sea adecuada ninguna de las menciones que pueden interpretarse como un reconocimiento implícito de Kosovo. Consideramos que este debate debería centrarse más bien en los problemas que afectan a Kosovo, como la corrupción, la delincuencia organizada, la situación económica o la construcción institucional, más que en el debate sobre el reconocimiento o no reconocimiento de Kosovo.